Nagy örömömre szolgál, hogy elkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Szerbiával, és reményeink szerint néhány éven belül, a sikeres jogharmonizáció után újabb taggal bővülhet közösségünk. Az uniós tagságig vezető út azonban számos kihívást tartogat a szerb hatóságok és az Európai Bizottság számára is. Szeretném felhívni a tárgyalásokban közvetlenül érintett felek figyelmét a román és a bolgár csatlakozás tapasztalataira. Ma már világosan látszik, hogy ez a két ország nem készült fel maradéktalanul a csatlakozásra, ennek következményeit pedig azóta is érezzük. Románia igazságügyi rendszere 2007 óta uniós monitoring eljárás alatt van, a Bizottság jelentései pedig egyelőre nem is helyezték kilátásba a mechanizmus megszüntetését. Ez volt az egyik ára az akkori csatlakozásnak. Ma azonban sokan úgy látják, ha a tárgyalásokon rendezték volna ezeket a problémákat, talán hamarabb megoldódnak és nincs szükség monitoringra sem bár a csatlakozás egy két évvel későbbre tolódott volna. Ezért szeretném kiemelni, hogy meglátásom szerint Szerbia lakóinak, szerbeknek, magyaroknak, romáknak, bosnyákoknak, horvátoknak és a többi kisebbségnek az az érdeke, hogy kimerítő, a problémákat őszintén felsorakoztató tárgyalásokat folytassanak, és a megnyugtató megoldások végrehajtása előtt ne kerüljön sor a csatlakozásra.